Vooruitkijken, dat doet dit Europees Parlement graag.

Vόόr 2030 zal de wereldwijde ontbossing zijn gestopt. Vόόr 2050 zal de CO2 uitstoot met 95 zijn afgenomen en vόόr 2020 zal de overbevissing gestopt zijn. Maar hoe dichter we bij een deadline komen, des te meer verandert vooruitkijken in vooruitschuiven. Het visserijplan voor de Noordzee dreigt symbool te worden van het vooruitschuiven.

Laten we de maximaal duurzame opbrengst als absolute bovengrens hanteren bij het vaststellen van de quota.

Zo hebben we dat lang geleden al afgesproken, toen 2020 nog ver weg leek.

Ik roep daarom alle Europarlementariërs op geen quota toe te staan boven de maximaal duurzame opbrengst en beschermingsmaatregelen te nemen die gelden voor alle soorten. Rest mij nog de rapporteur, mevrouw Rodust, te bedanken voor haar inzet. Zij heeft zich ingezet voor een duurzaam Noordzeeplan en ik hoop dat we bij de stemming morgen ook op haar en haar fractie kunnen rekenen.